Opowiadam się za udzielaniem dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie. W związku z kryzysem wywołanym rosyjską agresją na Wschodzie oraz aneksją Krymu taka pomoc jest Ukrainie bardzo potrzebna.

Popieram rozwiązanie polegające na tym, że nie jest to pomoc bezwarunkowa, a Ukraina musi podjąć konkretne działania w celu otrzymania kolejnej puli pieniędzy. Wsparcie finansowe musi być ukierunkowane i przynosić wymierne efekty. Mam nadzieję, że dzięki temu mechanizmowi zostaną wdrożone uzgodnione wcześniej z Unią Europejską warunki, takie jak reforma zarządzania finansami publicznymi, ograniczenie korupcji czy zniesienie na przykład zakazu eksportu drewna.